nefndi það að það væri kjörið ráð að þeir sem skulduðu mikið fé gætu fengið innstæður sínar greiddar í lífeyrissjóðunum til þess að létta á sér skuldabyrðina ég held að í þessum ummælum þingmannsins felist grundvallarmisskilningur það er ekki þannig að lífeyrisþegar eða þeir sem greiða inn í lífeyrissjóðina sjóðfélagarnir eigi þar tilgreindar innstæður það er þannig að þeir eiga þar réttindi ef greitt er út úr sjóðunum vegna þess að þeir eru kollektífir þarf að rýra réttindi allra til þess að standa straum af þeirri útgreiðslu þetta er nú bara lykillinn í öllu lífeyrissjóðakerfinu aðeins síðan hvað varðaði trúverðugleika skýrslunnar ég get tekið undir bara allt sem háttvirtur þingmaður einar guðfinnsson fór hér yfir áðan ég vil bæta því hins vegar við að það er ekki alveg rétt farið með þegar lesin er blaðsíða fjórtán og fimmtán í skýrslunni þar kemur mjög skýrt fram að það er farið yfir hver þagnarskyldan er það er farið yfir það að það megi ekki rjúfa hana en það kemur fram í síðustu málsgreininni eins og þingmaðurinn getur efalaust séð að þeir fengu þær upplýsingar allar sem þeir þurftu og báðu um og þeir áskildu sér rétt til þess að birta þann hluta upplýsinganna sem varðaði almannahagsmuni ef þeir rækjust á slíkt það varðaði meðal annars refsiverð brot þeir fengu því allar þær heimildir sem þeir þurftu og nýttu þær þess vegna er þessi skýrsla enginn hvítþvottur en það er alveg ljóst að það er verkefni fyrir stjórnskipunar og eftirlitsnefnd alþingis að fara yfir hana og skoða hvað það er frekar sem